forsætisráðherra hæstvirtur hafði hér fram að færa hér kemur ekkert nýtt fram um stöðuna

við ástandinu í raun eða getur verið að ríkisstjórnin geri sér ekki grein fyrir því sem allir aðrir nánast allri aðrir í

taka fram að eitt af því sem forsætisráðherra sagði um þessa mikilvægu endurreisn fjármálakerfisins sem við getum öll verið sammála um að sé nauðsynleg til þess að hér fái þrifist atvinnulíf eitt af því sem hún sagði er alveg hárrétt við þurfum að vinna af meiri krafti en nokkru sinni